virðulegi forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs sem unnið hefur verið að um nokkurra ára bil þess vegna bar ég þessa fyrirspurn fram í ljósi þess að fenginni niðurstöðu um þjóðlendur á svæðinu og svo framvegis og einnig spyr ég um rekstur jöklasetursins á hornafirði sem miðstöðvar þjóðgarðsins til skoðunar í því samhengi fyrirhuguð stofnun vatnajökulsþjóðgarðs er mjög mikilvæg í mjög mörgu tilliti eitt mikilvægasta mál byggðanna á suðausturlandi og að sjálfsögðu fyrir öll sveitarfélögin sjö sem eiga land að jöklinum enda hefur þjóðgarðurinn fyrirhugaði í för með sér mörg tækifæri í ferðaþjónustu auk fjölda fastra starfa við vörslu og eftirfylgni í kringum þjóðgarðinn væntanlega ferðaþjónustan kemur til með að eflast mjög enda mjög hægt að leiða líkur að því að mjög öflug starfsemi í kringum þjóðgarðinn verður til íbúafjölgunar og fjölbreyttara mannlífs á svæðinu sem honum tengjast og þá munu íbúar í dreifbýlinu fá mörg verkefni við að bæta aðgengi að náttúruperlunni vatnajökli þá væri mjög upplagt að mati margra sem þar til þekkja að tengja jöklasetur og háskólasetur í nýheimum sérstaklega við hinn væntanlega vatnajökulsþjóðgarð sem mundi opna ótal möguleika í rannsóknar og háskólastarfsemi á þessu svæði og á þessu sviði og þá ekki síst í tengslum við þá starfsemi sem fyrir er er það mjög mikilvægt og einnig með stofnun á vatnajökulsþjóðgarði yrði stigið stórbrotið skref í náttúruvernd fyrir þetta einstaka svæði og fyrir hálendi íslands allt

einnig opna mjög á aðgengi fólks að þessari miklu náttúruperlu en það er gert ráð fyrir að þjóðgarðurinn mundi ná þarna yfir mjög mikið landsvæði að mér skilst sem væri allt að fimmtán prósent af yfirborði íslands og verða einn stærsti þjóðgarður í evrópu og þess vegna spyr ég hæstvirtur umhverfisráðherra en það má segja að umhverfisráðherrar síðustu missira hafi unnið mjög vel að þessu máli og því hefur fleytt mjög fram á síðustu árum frá því fyrir fjórum árum síðan að hæstvirtur þáverandi umhverfisráðherra skipaði sérstaka nefnd sem ynni að stofnun þjóðgarðsins hvenær væri von á frumvarpi um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs hérna í þingið hvað er verið að tala um að stofnkostnaður þjóðgarðsins sé hver er rekstrarkostnaður

missirum að mati hæstvirtur ráðherra